ala lepa, predsedujoča, lep pozdrav, kolegi, kolegice, vsi tisti, ki nas gledate, Slovenija je zelo lepa dežela, da ugotoviš, da je Slovenija lepa dežela, moraš tu pa tam iti izven meja Slovenije, najlepše je oziroma najrajši, najboljše se počutim takrat, ko se iz Egipta vrnem v Slovenijo, pa veste zakaj, zato ker je Slovenija čista, ker je Slovenija mirna, ker v Sloveniji ne ležijo smeti vsepovsod, ker Sloveniji teče pitna voda, Sloveniji pravzaprav, relativno kvalitetno živimo, seveda eni malo bolj eni malo manj, v Sloveniji imamo mir, Sloveniji se lahko svobodno peljemo, hodimo, v Sloveniji lahko svobodno govorimo, kar želimo, in to so kvalitete, za katere bi bilo fajn, če bi se jih tudi v tej hiši vsake toliko časa malce bolj zavedali, v zadnjih petindvajsetih letih se je pač zgodilo to, kar se je zgodilo, imeli smo kapitane na ladji, ki so to opravljali malo boljše, imeli smo pa tudi kapitane na ladji, in celo eno kapitanko, ki so pač to opravljali malo slabše, ali pa v obratnem vrstnem redu, vseeno je, ampak dejstva so pač takšna, kot so, in to nam je ostalo, v Sloveniji že kar nekaj časa govorimo o uvedbi pokrajin, Sloveniji že kar nekaj časa govorimo o decentralizaciji, vendar je to nekaj, kar nas še čaka, in zelo lepo je zdaj kolega Siter opisal zgodbo na kulturi, pa ne boste verjeli, še kje drugje je zelo podobna, govorim o centralizaciji denarja, kje drugje nerazpršeno po celi Sloveniji, ampak rdeča nit tega rebalansa je pravzaprav popraviti za nazaj, kar se mora in kar se da, in pa skrbeti za to, da bo naša prihodnost relativno dobra, da bodo ljudje relativno dobro živeli in da se nam ne bodo zgodile, podobne zadeve, kot so se v Franciji pa še kje drugje, to ni lahko delo, še posebej ne ob dejstvu, ko je devetdeset procentov tega rebalansa in proračuna kot takšnega pravzaprav že zakonsko določenega in imaš manevrskega prostora deset procentov pa še nekaj malega, če si frajer in če si dober lahko iz Evropske unije počrpaš, ko se javni dolg znižuje in ko bomo imeli dvesto milijonov presežka, je pravzaprav treba povedati, da ta rebalans ni niti tako slab, kot poslušamo, da pa je v danih okoliščinah najboljše, kar je možno, vedno so seveda še možne kakšne izboljšave, ampak recimo da je to bilo to, kar je ekipa z ministri in seveda s predsednikom vlade v tem trenutku lahko pripravila zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Jaz verjamem, da niso spali v teh dnevih oziroma v teh tednih vsaj, minister finančni ne, verjamem pa tudi to, da se zadeve lahko postavijo pač na način, da se pokrije z odejo, kako je pač dolga, več se ne moreš, in včasih ti pač malo prsti gledajo ven, to je pač dejstvo, zdaj če nam je to všeč, da ali ne, o tem pa lahko debatiramo, rezultat tega rebalansa je, pa ne bom vsega ponavljala, ker je bilo že ogromno povedano, bom probala biti zelo kratka, več za znanost in izobraževanje ker s tem spodbujamo konkurenčnost in ustvarjamo seveda dodano vrednost tej državi, več za kulturo, ki je bila zelo, zelo podhranjena, ne boste verjeli, javni zavodi, ki so seveda v stoprocentni lasti te države so dobili tudi v času ZUJF-a devetdeset procentov za plače, poslanci prejšnjem mandatu niste dobili devetdeset procentov za plače, ampak ste dobili stoprocentno plačo, kulturni javni zavodi, konkretno Slovensko narodno gledališče Maribor je dobilo devetdeset procentov, tako da na kulturnem področju še imamo dosti dela in tu se s kolegom Sitarjem zelo strinjam, tretjič, več za investicije tudi v občinah, več za povprečnine v občinah, četrtič, več za spodbude različnim podjetjem, tudi malim, več za promocijo Slovenije, kar nekaj več več za regres za upokojence, več za upokojence, pa zdaj boste spet rekli: "Ja, tistih petnajst evrov." Ampak, oprostite, moji mami petnajst evrov nekaj pomeni zato, ker za to si kupi pač nekaj več, ko si je prej, tako da, jaz ne bi teh petnajst pa trideset evrov, ki jih upokojenci dobijo, metala tako z levo roko, to je pač nekaj malega, vsak evro človeku pride zelo prav, vse to dela ta država, za katero sem že rekla, da je zelo lepa in da je zelo prijazna do nas, in se moramo tega zelo, zelo, zelo zavedati, zdaj pa, ker je korektno in pošteno, da se pove, da se bo ta rebalans razdelil med vse, da rečem regije ali pa vse dele naše Slovenije, je potrebno povedati tudi to, kar bo, z istega rebalansa dobil Maribor oziroma tista okolica, iz katere jaz prihajam, na to sem zelo ponosna in zato bom tudi z velikim veseljem danes, stisnila tipko za ta rebalans, bom naštela nekaj malega, ne vse, Streliška ulica, zahodna obvoznica se bo končno po več letih začela, podvoz Ledina, tisti, ki se v Mariboru kaj vozite veste, o čem govorim, železniški tir Maribor-Šentilj dokončala se bo Ljubljanska, veste, da trenutno imamo pol Maribora zaprtega pa se moramo fejst okrog voziti, uredila se bo Koroška cesta, kolesarske steze vse od Koroške dol, po celi Dravski dolini do Hrvaške pa še kam drugam se bodo naredile, UKC, se pravi Univerzitetni klinični center v Mariboru dobi kar nekaj zadev, magnetno resonanco, CT, kronograf, požarno varnost bodo uredili, energetske sanacije šol se bodo zgodile, ljudska univerza bo bo dobila več denarja, da bo lahko izobraževala ljudi, ki so iz nekega razloga izpadli iz šolskega izobraževalnega sistema, srednja šola za gostinstvo in turizem bo dobila nov objekt oziroma dodaten objekt, tudi razvoj in promocija destinacije Maribor-Pohorje se bo zgodila, okusi Maribora se bodo začeli promovirati, kaj hočem povedati, vsaka od, zadev, ki se nam zdi tako, lahko bi bila boljše, ja, seveda vedno, vedno bi lahko bilo boljše, vedno bi lahko tudi dobili več denarja na, na vsakršno postavko, vendar moramo biti racionalni in moramo pač vedeti, da koliko je v kaseljcu, toliko lahko delimo, vse ostalo so pa pobožne želje, zato, za zaključek. Sama bi sicer postavke, ne vem, na infrastrukturi, na šolstvu, na kulturi v tem trenutku tudi poviševala, če bi jih lahko, vendar jih žal ne moremo, fiskalni svet je bil tisti, ki nas je vsak dan, vsaj ene tri članke na dan smo prebrali o tem, kako grozno slabo vodimo to državo, opozarjal, da je treba verjetno drugače, vendar jaz sem v tem času, ker sem še relativno, nova v, v tej hiši tukaj, imela občutek, da je to en politični organ, da to ni strokovni organ, ki bi naj opozarjal na stvari, za katere je pravzaprav tam, ampak tudi to pustimo, pustimo v nemar, rebalans je najboljši, kar je možno v danih okoliščinah, rebalans je nekaj, kar bo vsem nam prineslo marsikatero ugodnost, rebalans je neka, kar nam bo pomagalo, da v danih okoliščinah tudi svoje znanje izboljšamo, da tudi svojo kulturo izboljšamo, da se zavedamo tega, da nam pitna voda teče, iz pipe in rebalans je nekaj, kar je potrebno potrditi, to bom tudi sama storila. Hvala.